hæstvirtur forseti mjög hefur verið kallað eftir því meðal annars af neytendasamtökunum að sett verði í lög ákveðnar meginreglur um innheimtu til hagsbóta fyrir neytendur meðal annars um góða innheimtuhætti markmiðið með slíkum lögum er að draga úr óeðlilegum kostnaði skuldara af innheimtuaðgerðum fyrrverandi viðskiptaráðherra finnur ingólfsson flutti frumvarp til innheimtulaga á hundrað tuttugasta og þriðja þingi fyrir um tíu árum síðan en þá strandaði málið á ágreiningi milli stjórnarflokkanna sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks á síðastliðnum árum hefur sú sem hér stendur flutt ítrekað sambærileg frumvörp með þó nokkrum breytingum frá því það var lagt fram af fyrrverandi viðskiptaráðherra og að teknu tilliti til umsagna frá umsagnaraðilum við meðferð málsins á þingi innheimtulög eru vel þekkt hjá flestum nágrannaþjóðum okkar meðal annars á norðurlöndum sem ekki hefur enn tekist að setja hér á landi vegna ágreinings milli stjórnarflokkanna enda er staða skuldara hér afar veik og innheimtuaðilar geta hagað sér frjálslega við gjaldtöku af þeim sem lenda í fjárhagserfiðleikum og vanskilum í frumvarpi viðskiptaráðherra sem ekki náði fram að ganga fyrir tíu árum síðan var kveðið á um heimild viðskiptaráðherra til að kveða á um reglugerð hámark innheimtukostnaðar meðal annars þóknunar með því var stefnt að skapa hjá innheimtuaðilum almennt þar á meðal lögmönnum viðskiptabönkum og sparisjóðum virkt aðhald við innheimtu peningakrafna ástæða er til að nefna að samkeppnisstofnun gerði á árinu nítján hundruð níutíu og sjö athugasemdir við fyrirkomulag og innheimtu lögmanna og taldi að verja þyrfti fólk sem enga samningsstöðu hefur gagnvart lánardrottnum þessi slagorð stóðu fyrir tíu árum síðan milli sjálfstæðismanna og framsóknarmanna unnu sjálfstæðismenn því árið nítján hundruð níutíu og átta ári eftir að frumvarp þáv viðskiptaráðherra var lagt fram nítján hundruð níutíu og sjö var samþykkt ákvæði í lögum um lögmenn þess efnis að dómsmálaráðherra gefi út leiðbeiningar að fenginni umsögn lögmannafélags íslands um endurgjald sem þeim sé hæfilegt að krefjast á hendi skuldara eftir því sem ég best veit hefur aldrei verið sett slík leiðbeinandi

þetta fyrirkomulag tel ég að sé afar óhagstætt neytendum og skuldurum almennt auk þess sem verulega má bæta innheimtuhætti til hagsbóta fyrir skuldara þess vegna er nú spurt telur ráðherra að bæta þurfi stöðu skuldara gagnvart innheimtuaðilum og hver er ástæða þess að

ákveði hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar til dæmis þóknunar sem heimilt er að krefja skuldara um meðal annars í ljósi athugasemda samkeppnisstofnunar og loks má vænta þess að ráðherra beiti sér fyrir löggjöf sem festir í sessi góða innheimtuhætti meðal annars með setningu innheimtulaga